Voorzitter, ik heb allereerst een vraag aan commissaris Rehn hoe kan het zijn, mijnheer Rehn, dat er topoverleg is gevoerd door de eurogroep onder leiding van de heer Juncker en dat onze Nederlandse minister van Financiën

Collega's, Griekenland stapt uit de euro of herstructureert de schulden, dat is onvermijdelijk, de vraag is echter wanneer?

de Griekse politici die samen met de Europese Commissie bedrog hebben gepleegd door met valse cijfers de euro in te voeren, blijken nu vooral bezig hun eigen salaris te verhogen.